Trois points de réponse à ce stade avant de vous écouter attentivement. D'abord sur votre première question. Comme vous l'avez dit, la Commission a ouvert des procédures d'infraction contre un certain nombre d'États membres à propos de la prestation transfrontalière des services de paris sportifs. La Commission note que, dans quatre de ces neuf cas d'infraction c'est à dire le Danemark, la France, l'Italie et la Hongrie des modifications de la législation nationale ont été proposées pour répondre aux procédures d'infraction. La Commission continuera à travailler avec tous les États membres concernés pour résoudre les problèmes identifiés dans ces procédures d'infraction. D'une manière générale, ces procédures restent ouvertes, mais il appartient à la nouvelle Commission de décider de l'évolution de ces dossiers. Deuxième point, Monsieur Harbour, la décision récente de la Cour de justice européenne dans le cas portugais, où un ancien monopole d'État contrôle strictement les services de jeux d'argent. Cette décision, selon l'analyse qui en a été faite par les services juridiques de la Commission, ne changera pas fondamentalement l'évolution et l'évaluation des procédures d'infraction dans ce domaine. Tous les cas ont été évalués sur la base des preuves présentées par chaque État membre. À la suite des récentes décisions de la Cour, la Commission note que celle ci exige toujours, conformément d'ailleurs à la jurisprudence établie, que d'éventuelles restrictions soient, premièrement, justifiées par des objectifs d'intérêt général valides et, deuxièmement, soient nécessaires et proportionnées, ce qui inclut la nécessité, pour les restrictions, d'être adaptées, cohérentes et systématiques. Il ne ressort donc pas de l'arrêt Santa Casa que la Cour donne aux États membres une plus grande liberté pour imposer des restrictions. La Cour présente des références très précises aux méthodes opératoires du monopole portugais, à sa très longue histoire et aux circonstances très spécifiques de ce pays. Comme troisième point de ma première intervention, je voudrais souligner que la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, n'exclut pas des solutions alternatives aux procédures d'infraction. Je veux lancer une discussion constructive, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avec le Parlement européen, mais aussi avec les États membres et les parties concernées sur cette question. Je note qu'il n'y a pas eu de consultation des États membres sur cette question depuis que ces derniers ont choisi de retirer les jeux d'argent du champ d'application de la directive services en 2006. Je serai donc, Mesdames et Messieurs, à l'écoute des États membres et j'ai décidé de suivre avec attention les travaux du groupe de travail du Conseil. Je sais que le Parlement, à l'initiative de M me Schaldemose, a adopté un rapport le 10 mars même si, d'ailleurs, un certain nombre de parlementaires ont appuyé une contre proposition. Pour moi, le travail du Parlement est un bon point de départ pour que nous ouvrions un vrai débat sur une solution européenne potentielle à cette question complexe. Nous devons approfondir notre examen des raisons pour lesquelles les États membres restreignent les services de jeux d'argent en ligne.

Le collège est en place depuis deux jours à peine, Mesdames et Messieurs, et nous n'avons pas encore adopté notre programme de travail. Je veux faire ce travail de consultation, qui commence aujourd'hui par une écoute très attentive de tout ce que vous direz les uns et les autres et pour lequel il y a naturellement je parle du travail de consultation plusieurs hypothèses.

Je voudrais vous remercier à nouveau de votre intérêt sur ce sujet important et de la contribution que vous apporterez aux travaux de la Commission que je vais engager.